Miliony turystów, którzy przybywają do tego pięknego kraju, są w stanie dzisiaj powiedzieć i potwierdzić, że Chorwacja to jest nowoczesny i demokratyczny kraj gotowy do członkostwa w Unii Europejskiej. Ale ci sami koledzy zapytali mnie też, jak Polska restrukturyzuje stocznie, tzn. że jest jeszcze kilka problemów, które tutaj wszyscy wymienialiśmy problemów do rozwiązania.